najljubši film v zadnjih desetih letih, ki sem ga gledal, se mi zdi, Kajmak in marmelada. to pa predvsem zaradi tega, ker je, ta raznolikost likov v filmu in zajema problematiko današnjega življenja, na humoren način. Vidimo v nekako našo, za Slovenijo zategnjenost, živi pa pri nas precej priseljencev iz juga, ki pa si tudi najdejo partnerke. smo pa različni karakterji po nekdo, ki pride iz Bosne, se pač ne prilagodi takoj na način našega življenja in zanimivo se mi zdi, pri ta naša glavna igralka, ki prihaja iz te, kot sem rekel, zategnjene familije in se nikakor ne strinjajo z izborom njene, njenega partnerja, ki doma uživa v brezdelju. dela, skrbi za njega, potem pride do konfliktov pa na, na zelo humoren način prikazano. Potem se on začne ukvarjati z nelegalnimi posli. V filmu je ogromno komičnih situacij, ki jih zna pač narediti Ðuro, ne. zanimivo pri tem filmu je, da sta v bistvu partnerja tudi v zasebnem življenju in da je ta film nastal v, vključena je hčera, njuna hčera je. zelo na humoren način v bistvu je ta film posnet z vsemi temi dejstvi, ki se dogajajo pri nas. najljubša dežela, ki sem jo kdaj obiskal, mi je Portugalska. In sicer, bil sem na otoku Madeira, takoj po dogodku enajstega septembra v Ameriki. S samim letom v, na Madeiro ni bilo nikakršnih problemov, nikakršnih problemov na, letališki kontroli, takrat še niso uvedli varnostnih postopkov. Pivo mi je pa silno. Odleteli smo namreč iz Münchna, ne vem točno, sredi noči, pristali pa na Madeiri zjutraj ob svitu, ne vem, ob šestih, sedmih. In ko sem jaz videl to majhno letališče, čeprav sem že večkrat letel z letalom, sem se ustrašil. letalo je zakrožilo, ker v prvem poskusu ni, moglo pristati, tam so posajene rožice v v obliki puščic, kjer je pristajalna pista. Pista je zelo kratka, piloti potrebujejo poseben izpit za pristanek na tej pisti. tako, del letališča je celo na pilotih, je v ta otok je zelo gorat, in ni enostavno ravnih površin. Kjer pa so ravne površine, pa so nogometna igrišča. Znano je, da od tam prihaja Ronaldo. Takrat je v tem času, ko sem jaz obiskal ta otok, tam sem bil dva meseca, pol turistično, pol službeno, je Ronaldo že igral resno nogomet. zanimivo je, da so Portugalci zaljubljeni v nogomet do skrajnosti, gledajo prenose tekem na, takrat so imeli, kot, take majhne televizije, prenosne, kot so zgledali kot današnji mobi telefon, ali so izgledali skozi izložbe, kjer so prodajali televizije. Portugalci so najprijaznejši ljudje, kaj jih poznam. otroci recimo, čisto drugi način življenja, je. Tam je, se otroci igrajo do enajste, dvanajste ure ponoči. Risanka se predvaja ob enajstih zvečer. Da omenim, rekel sem že, prijazni ljudje so. nekoč sem potreboval izdelavo, oziroma kopijo ključa, da mi naredijo. Pa sem šel v en, trgovski center, ker sem si mislil, tam mora nekdo ključe delati. In sem nekoga vprašal, ki je v vrsti stal, ne vem, zakaj, pred nekim lokalom, ali je to bilo za loto plačati, sem vprašal eno mlajšo žensko, kje si bi jaz lahko ključ naredil. In je stopila iz vrste, jaz to nisem predvideval, da bo ona stopila iz vrste in mi razlagala, kam, v katero nadstropje naj grem, kjer delajo ključe. In je potem šla nazaj stat na konec vrste. potem sem še imel eno izkušnjo, z, ker sem si namreč mogel kupiti, oziroma nekako nabaviti, za službene potrebe, pa tudi privatne, mobilni telefon. Mobilnega telefona tam nisi kar tako zlahka dobil, pa mi ga je ponudil nekdo, ki je delal in se je vračal v Slovenijo, njegov mobilni telefon s kupi papirja. Potem smo šli na to firmo, kjer je bil ta telefon registriran, in sem, dal ta vsa ta dokazila, da sem ta aparat kupil, rabljen, in če mi naložijo, oziroma da mi napolnijo, impulze. Na Portugalskem se reče impulzom vitamini. In so mi dali vitamine, ne vem, v vrednosti trideset evrov. In potem sem jaz lahko telefoniral, bil je težek postopek, te ženske, ki so tam delale, so imele krasne uniforme, lepe rdeče kikle. Malo sem čakal, precej sem čakal, ampak so mi uredili. Naslednji, v potem je zmanjkalo vitaminov, to se pravi, nisem mogel več telefonirati. Bilo je odprto do petih, sem šel spet, po te vitamine, da si napolnim telefon, ampak sem čakal eno uro. in so sem plačal spet vitamine, spet, ne vem, mogoče trideset evrov, pa šel. In ti to je bil menda petek, sobota, nedelja, do ponedeljka jaz nisem imel vitaminov na telefonu. Spoznal sem pa človeka, ki je ki je imel najbolj čudovit lokal v Funchalu, to je, Funchal je glavno mesto Madeire, ker smo se občasno tam dobivali ob večerih, je, slišal, da govorimo slovensko, bil je Portugalec iz Lizbone, ampak je po končani nogometni karieri, kupili lokal v Funchalu. Igral je pa v Beogradu in se je odlično naučil v enem letu, ker je imel cimra Beograjčana, Srba, in je prepoznal slovenski jezik. Pa smo se nekako spoznali, pa je rekel, če bo, dečki, boste imeli kake probleme, se obrnite na mene. In sem se jaz spomnil, telefon mi ne dela, plačal sem, pa grem do njega. Pa mu povem zgodbo pa pokliče, on je bil prepoznavna oseba v tem kraju Funchal, to je glavno mesto, se pogovarja v portugalščini, jaz tako nisem ničesar razumel, pa mi reče: "Kaj si delal neumnosti? Ne smeš biti freh do, domačinov in jih žaliti." Jaz ne vem, na malo sem se razburil, kako sem jih užalil, ampak ta ženska, ko sem pri njej plačal, kupil, te vitamine, mi je izdala račun na a štiri formatu, telefonirati pa nisem mogel. V glavnem ta je njemu celo zgodbo povedala, pa je rekla: jutri bo imel gor, ne." Ker je pač ta človek poklical, če ne, ne vem, če bi dobil čez štirinajst dni, mogoče niti takrat ne. Drugače na Portugalskem je bila hrana super. Odlična ribja tržnica, te ribje jedi, ribje juhe. Klima je enkratna. Kopal sem se še petega decembra v morju na mestni plaži. skratka čudovit otok, rastlinje, narava. Odlično. Še bi šel. kuham rad določene jedi, ne nerad kuham v oziroma pečem v pečici, ker je, sploh poleti se še zviša temperatura v stanovanju. rad pripravim hitro pečene zrezke, kakšno enolončnico, zelo zanimiva jed se pa mi zdi sataraš. Ampak samo iz sezonskega sadja, ne iz Nizozemske, iz Španije paradižnik, trd kot tenis žogica, januarja ne moremo paradižnika jesti, ker je mi brez veze. skratka rad, uporabljam sezonsko sadje in zelenjavo. sataraš pripravim iz, najraje iz dveh vrst paprik, zelene in rumene, brez čebule. jed je enostavna za pripravo, in se mi zdi zelo okusna in hranljiva. Glede pasulja pa ni recepta, po ajnfah ko pasulj. Enostavno kot pasulj, naredim na čebuli s prekajenim mesom, obvezno. fižol namočim prej, v ne pregost, in je to to.